Monsieur le Président, la flotte de pêche outre mer est vieillissante les bateaux ont entre trente et quarante ans en moyenne.

Le rapport de Mme Rodust constate, mais ne remet pas en cause, cette interdiction. C'est la raison pour laquelle je soutiendrai avec mon groupe, l'amendement permettant ce financement. Je rappelle que, outre mer, le taux de chômage des jeunes est parfois supérieur à 50 notamment en Guyane, et la pêche peut justement créer de nombreux emplois. Il est donc fondamental de prendre des mesures de bon sens pour développer l'activité économique dans ces territoires oubliés, tout en favorisant une pêche durable.